Het Parlement steunt de versterking van de preventieve arm van het stabiliteits en groeipact.

Geen nieuwe instituties, en dat krijgt gelukkig ook geen steun in de Raad, maar een sterke en onafhankelijke rol van de Commissie. Het is goed, commissaris Barroso, dat u in de komende maanden met nadere voorstellen komt.

Versterken van de concurrentiekracht in de 27 lidstaten, dat is exact wat we met de Europese 2020 strategie willen bereiken. Met een sterk midden en kleinbedrijf als onze banenmotor.

Onze fractie roept u op om met meer concrete uitwerking te komen op dat punt in de taskforce. Want als dat niet goed geregeld wordt, dan dreigen we uiteindelijk toch nog in een soort Lissabonstrategie te eindigen die niet succesvol was.

Het probleem is de Raad, want de Raad is nog steeds niet bereid om het rapport De Larosière ook echt in daden, in wetgeving om te zetten. Er is echt te weinig voortgang gemaakt onder het Spaans voorzitterschap, dus u doet er goed aan uw collega's in de Raad op te roepen om óók compromisbereid te zijn, net als het Parlement.